Poštovani predsjedavajući, poštovani povjereniče umjetna inteligencija ima za cilj bolji život i rad svih nas. I ona treba služiti apsolutno svima. Naravno da najveću primjenu vidimo u prometnim rješenjima, u zdravstvu, u poljoprivredi, u marketingu, itd. Ali mislim da je najvažnije da potrošači moraju biti sigurni u proces donošenja odluka i moramo zato osigurati maksimalnu transparentnost ovoga procesa. Zato i predlažem novi pojam, odnosno oznaku pouzdana umjetna inteligencija, koja bi omogućila maksimalno povjerenje građana u takve procese, ali i bila odraz jasnih procedura i standarda, sigurnosti i transparentnosti. Važno je čuvati osobne slobode svakoga građanina potrošača, a umjetna inteligencija mora biti dobrodošla inovacija puna povjerenja svih potrošača i bez ikakvih mogućnosti bilo kakve manipulacije.